Kiindulási pontként le szeretném szögezni, hogy ezen kötvények felelősségteljes és főleg biztonságos bevezetéséhez nélkülözhetetlen, hogy a korábban megalkotott 6 os csomag és 2 es csomag elfogadásra kerüljön, bevezetésre kerüljön és betartásra kerüljön azzal egy időben, hogy az Európai Unió tagállamainak az adósságainak leszorításán fáradozunk.